ásamt mér eru flutningsmenn þeir háttvirtir þingmenn gunnar bragi sveinsson sigurgeir sindri sigurgeirsson guðfríður lilja grétarsdóttir ásmundur einar daðason birgitta jónsdóttir þór saari ólöf nordal ólína þorvarðardóttir þráinn bertelsson steinunn valdís óskarsdóttir árni þór sigurðsson atli gíslason og erla ósk ásgeirsdóttir ég vil byrja á að taka það sérstaklega fram í upphafi máls míns hversu ánægjulegt það er að á þessu máli eru fulltrúar allra eins og var rætt ítrekað fyrr í dag þegar við vorum að tala um frumvarp hæstvirts dómsmálaráðherra að við getum náð þverpólitískri samstöðu á milli flokka um úrræði til að takast á við skuldavandann og við getum líka sýnt að það er hægt að bregðast hratt og vel við þegar mál koma upp eins og hvað varðar þetta hér hinn tólfta febrúar síðastliðinn féll dómur í héraðsdómi reykjavíkur í máli númer e sjö þúsund tvö hundruð og sex tvö þúsund og níu þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ákvæði lánasamnings um gengistryggingu væri ólögmæt verðtrygging þar sem lánið var veitt í íslenskum krónum áður hafði fallið annar dómur e fimm hundruð og eitt tvö þúsund og níu við sama dómstól þar sem komist var að gagnstæðri niðurstöðu í mjög svipuðu máli það er ljóst að þar sem þetta er sami dómstóll þar sem þetta er sami dómstóll sitt hver dómarinn að vísu það er komin upp fullkomin réttaróvissa um þau álitaefni sem var verið að fjalla um í þessum málum sem er gengistrygging lána og úr henni verður ekki skorið nema með dómi í hæstarétti að vísu hefur verið bent á að hæstiréttur getur stundum ekki alveg verið samkvæmur sjálfum sér en ég geri ráð fyrir því að miðað við hversu stórt mál er um að ræða og miklir hagsmunir að það verði fjölskipaður hæstiréttur sem mun taka á þessum málum hérna erum við að tala um gífurlega mikla hagsmuni þá kom fram í svari hæstvirts við fyrirspurn háttvirts þingmanns birkis jónssonar um bílalán í erlendri mynt eða svokölluð gengistryggð lán frá því í júlí tvö þúsund og níu að það væri fjörutíu þúsund fjögur hundruð og fjórtán einstaklingar með fjármögnun bifreiðar í slíku lánsformi í flestum samningum eru bílasamningar þannig að lánafyrirtæki hefur fyrsta veðrétt í bifreiðinni eða eignalegu fyrirtæki með eignarrétt á bifreiðinni meðan á samningstíma stendur ef skuldari stendur ekki í skilum er bifreiðin seld og skuldara ber að greiða eftirstöðvar skuldarinnar rétt eins og um veðskuld sé að ræða heildarupphæð þessara samninga var þá áætluð rétt ríflega hundrað og fimmtán milljarðar króna í svari sem hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra gaf við fyrirspurn helgu sigrúnu harðardóttur um gengistryggð húsnæðislán kom fram að gengistryggð skuldabréf til heimila væru þrjú hundruð og fimmtán milljarðar í lok september það ár og um hundrað og sjö milljarðar skilgreindir sem erlend íbúðarlán það hafa ekki legið fyrir nákvæmar upplýsingar um fjölda en um sex þúsund tvö hundruð erlend lán með veði í íbúðarhúsnæði voru útistandandi hjá stærstu innlánsstofnunum á þessum tíma í lok september voru þannig tæp níu prósent af húsnæðisskuldum heimilanna gengistryggð lán samkvæmt skuldbindingu innlánsstofnana en verðtryggð húsnæðislán til heimilanna voru á sama tíma um hundrað tuttugu og tvö þúsund talsins eða samtals að fjárhæð ellefu hundruð milljarðar króna þarna erum við ekki einu sinni farin að tala um upphæðina sem tengjast lánasamningum fyrirtækja þannig að við sjáum að það eru gífurlegir hvort sem við lítum á hagsmuni einstaklinga fjölskyldna og heimila eða þá bara fjárhæðirnar sem eru á bak við þessa lánasamninga þannig að í þessu máli er annars vegar verið að leggja til breytingu eða bráðabirgðaákvæði fyrst á lögum um meðferð einkamála númer níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt að hægt sé

fyrir héraðsdómi og hæstarétti ákvæðið er svohljóðandi nú er ágreiningur milli aðila um lán eða kaupleigusamning sem er tilgreindur í íslenskum krónum en miðast við dagsgengi erlendra dagsmiðla gengistrygging hyggist aðili höfða mál vegna slíks ágreinings getur hann óskað eftir því að málið sæti meðferð eftir ákvæðum nítjánda kafla um flýtimeðferð einkamála ákvæði þetta fellur úr gildi þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu nú er það þannig að ástæðan fyrir því að lagt er til að setja þetta bráðabirgðaákvæði er að það er raunar ekki heimild í núverandi lögum til að hleypa þessari tegund af málum fram fyrir í dómstólakerfinu og það er náttúrlega að sjálfsögðu þannig að dómstólar sem þriðja valdið í stjórnskipan landsins tekur ekki við fyrirmælum um forgöngu mála hvorki frá ráðherrum né öðrum og það má jafnvel telja einsýnt að dómstólar telji sér óheimilt að flýta málum þar sem reynir á lögmæti innlendra lána og kaupleigusamninga í erlendri mynt og eða gengistryggðra umfram önnur mál en eins og hefur komið fram margítrekað í fjölmiðlum er óvenjumikið álag á dómstólum landsins í kjölfar bankahrunsins síðan hafa lögfræðingar og hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra bent á að þó að það væri komin niðurstaða akkúrat í þessu máli sem tengist því að talað er um þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu þó að það væri komin niðurstaða í þessum tveimur málum fyrir hæstarétti þá er ekki sjálfgefið að þessir dómar hafi almennt fordæmisgildi vegna þess að gengistryggðir lánasamningar eru ekki allir af sama toga þeir eru orðaðir mismunandi

í einstökum málum menn hafa verið að reyna að leita leiða til að komast einhvern veginn fram hjá þessu en svona er lagaumhverfið sem við búum við

seinna ákvæðið í þessu frumvarpi annarrar greinar þar er annað ákvæði til bráðabirgða að frá gildistöku laga þessara ber sýslumanni að fresta fram yfir þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu töku ákvörðunar um framhald uppboðs eða ráðstöfun eignar á almennum markaði ef leitað er nauðungarsölu samkvæmt sjöttu grein á grundvelli lána eða kaupleigusamninga sem eru tilgreindir í íslenskum krónum en miðast við dagsgengi erlendra gjaldmiðla gengistrygging hafi þegar verið ákveðin ráðstöfun slíkra eigna til fullnusta kröfu samkvæmt sjöttu grein er byrjun uppboðs eða framhald þess á almennum markaði en uppboði hefur ekki leið lokið eða boð á almennum markaði samþykkt skal sýslumaður við gildistöku þessara laga fresta þeim aðgerðum fram yfir þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu ástæðan fyrir þessu ólíkt því sem er í frumvarpi hæstvirts dómsmálaráðherra þar sem gerðarþoli þarf að fara sjálfur fram á frestunina þá er það þannig að sýslumanni mundi samkvæmt þessu ákvæði ef það yrði þá að lögum verða sjálfkrafa að fresta þessum aðgerðum nauðungarsölu rökin fyrir þessu eru þau að í ljósi réttaróvissunnar sem skapast hefur er hreinlega ósanngjarnt óheiðarlegt og hættulegt fyrir sáttina í samfélaginu að þeir einstaklingar og fjölskyldur sem hlut eiga að máli þurfa að þola nauðungarsölur meðan beðið er niðurstöðu dómstóla þá ber sérstaklega að hafa í huga þá staðreynd að samkvæmt gildandi lögum er lánardrottnum hér a landi heimilt að halda áfram innheimtu hjá lánþegum eftir að veðtrygging hefur verið fullnustuð og sækja áfram að lánþegum með eftirstöðvar samninga lýkur slíkum innheimtum oftast með aðfaragerðum og í mörgum tilfellum gjaldþroti lánþega þetta er eitthvað sem hefur verið margítrekað bent á skýrslur frá seðlabankanum væntanlega núna eða ný skýrsla frá þverpólitískri nefnd um skuldir heimilanna að við vitum að veðið sem er á bak við þessa samninga að mörgu leyti mun verðminna en lánasamningarnir eða þær kröfur sem eru á þessum eignum þannig að þá erum við að horfa fram á það að þarna verði haldið áfram eftir að búið er að fullnusta í veðinu sjálfu þá er haldið áfram með aðfaragerðum og jafnvel í verstu tilfellum erum við að atla um gjaldþrot lánþega það varðar mjög miklu að við komumst hjá svo alvarlegum aðgerðum á meðan það er fullkomin óvissa um lögmæti þessara samninga með þessu ákvæði og þetta er það sem ég tel að hafi ekki komið sérstaklega nógu vel fram í fjölmiðlum en þarna er líka verið að gæta hagsmuna fjármálastofnananna sjálfra því þær gætu reynst bótaskyldar gagnvart neytendum ef þær halda áfram innheimtu á ólögmætum gengislánum það mátti greina það í yfirlýsingu stjórnenda fjármálafyrirtækis fyrst eftir að dómurinn féll að þeir virtust ekki vera nægilega vel upplýstir um að það eru ákvæði um nauðungarsölu með leyfi forseta sem er svohljóðandi hafi gerðarbeiðandi krafist nauðungarsölu sem síðar er leitt í ljós að skilyrði skorti til ber honum að bæta allt það tjón sem aðrir hafa beðið af þeim sökum

en maður veit ekki hvort allar þessar stofnanir og starfsmenn þeirra gera sér fyllilega grein fyrir þessu þetta er eitthvað sem talsmaður neytenda benti á á vefsíðu sinni í lok árs tvö þúsund og níu og líka væri ekki útilokað að jafnvel stjórnendur fyrirtækja og almennir starfsmenn þessara fyrirtækja gætu borið meðábyrgð á hugsanlegu tjóni neytenda ef og þegar hæstiréttur staðfestir ólögmæti gengisbundinna lána samanber hinum svokallaða sanngirnismælikvarða það var sem sagt verið að vísa til skaðabótalaganna þar sem kveðið er um að líta skuli til sakar á stöðu starfsmannsins og atvika að öðru leyti og hagsmuna tjónþola

eftir það sem ég hef farið í gegnum hérna skiptir náttúrlega geysilega miklu máli að það verði skorið úr lögmæti þessara lánasamninga það verði gert hratt og vel enda gætum við séð fram á mikinn ófrið og jafnvel upplausnarástand í samfélaginu ef innheimtum og fullnustugerðum verði fram haldið á meðan þessi mikla óvissa varir það er því nauðsynlegt að lögin öðlist þegar gildi til að draga sem mest úr réttaróvissunni forða hugsanlegum bótamálum og trygga hraða og meðferð þessara mála í dómskerfinu enda er það þannig að í þriðju grein er talað um að lögin mundu öðlast þegar gildi um leið og alþingi væri búið að fjalla um málið og samþykkja þannig að þetta eru rökin fyrir þessu ég vonast til þess að í lok þessarar umræðu muni allsherjarnefnd vinna þetta mál og önnur mál sem hafa verið rædd í dag hratt og vel þau skipta öll máli og eins og hæstvirtur dómsmálaráðherra benti á þá er það þannig að þó að það séu ákvæði sem ríkisstjórnin er að leggja fram um frestun nauðungarsölu á fasteignum

þá tekur það ekki á því sem verið er að tala um þessa ákveðnu tegund lána og kaupleigusamningum sem er réttaróvissa um þannig að þess vegna erum við að segja það að sýslumönnum í þessu tilviki ber skylda til að fresta nauðungarsölum og síðan að gefa dómstólum heimild til að taka þessi mál í flýtimeðferð ef málsaðilar óska þess